Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo intervenire brevemente per dire come questo provvedimento, che va a migliorare la politica delle acque e vuole dunque elevare il grado di sicurezza e d'igiene nell'ambito delle nostre acque, sia particolarmente importante. L'importanza viene sottolineata anche dalla condivisione dei cittadini, i dati riferiscono come ci sia un'opinione pubblica altamente sensibilizzata su questo punto. Un'opinione pubblica che capisce che l'inquinamento delle acque è un danno per la salute pubblica, è un danno per l'ambiente, è un danno per le persone e quindi è favorevole ai provvedimenti anche onerosi che vanno nel senso di correggere questa realtà. Credo che il lavoro svolto sia un lavoro pregevole che sicuramente migliora la proposta di direttiva e voglio però sottolineare, in questa occasione, che proprio quest'importanza, questa centralità della politica delle acque ci porta a rafforzare l'azione che molti parlamentari sostengono assieme alla società civile perché l'acqua sia un bene pubblico e come tale riconosciuto

Bene pubblico significa la gestione di qualcosa che è di interesse generale e non può sottostare alle pure logiche commerciali e mercantili, ma va proprio salvaguardato per la specificità. L'Europa cerca di farlo, il mio gruppo assieme a quello di altri, che spero sempre più numerosi, si impegnerà perché questa difesa dell'acqua come bene pubblico sia centrale in tutte le politiche dell'Unione europea.